virðulegi forseti ég kem hér upp til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um rannsóknir á sjófuglum þannig er mál með vexti að ég hef haft nokkrar áhyggjur af ástandi sjófuglastofna umhverfis landið núna nokkur undanfarin missiri við höfum séð það að lífríkið er ekki alveg eins og það á að sér að vera ef svo má segja við höfum séð að fuglarnir eru víða í vandræðum um sumartímann með æti sjófuglarnir líka krían sem að vissu leyti er nú kannski sjófugl líka að minnsta kosti finnur hún fæðu sína í hafinu það er augljóst að eitthvað hefur verið að fæðuskortur það er mjög óvenjulegt þegar kríuvarp misferst víða um land það er óvenjulegt líka að sjá að mávar eru á beit á túnum og umferðareyjum og inni í görðum hjá fólki margar vikur á sumri hverju það er óvenjulegt að sjá það að varp misferst hjá fuglategundum og ungadauði sé mikill og annað þar fram eftir götunum við höfum rætt þessi mál hér áður inni á hinu háa alþingi það hafa komið fram fyrirspurnir bæði frá þeim sem hér stendur og líka frá öðrum þingmönnum varðandi þessi mál þar sem við þingmenn höfum verið að reyna að brydda upp á umræðu og nálgast þessa umræðu frá ýmsum sjónarhornum og líka vegna þess það eru náttúrlega fleiri en sá sem hér stendur sem hafa tekið eftir því að ástandið er óvenjulegt fyrirspurn mín snýr sérstaklega að vestmannaeyjum og vestmannaeyjar eru náttúrulega ein af dýrustu djásnunum í náttúru íslands fuglalíf er þar mikið eins og við vitum og stórfengleg náttúra og fegurð á alla hana hvert sem litið er það er nú þannig að fuglarnir einmitt í vestmannaeyjum skipta miklu máli bæði sem búsílag en líka sem augnayndi þess vegna fýsir mig að vita hjá hæstvirtur umhverfisráðherra í raun og veru hvaða rannsóknir hafa verið gerðar undanfarin fimm ár á ástandi og lífsháttum sjófugla sem verpa í vestmannaeyjum og síðan hvort hæstvirtur ráðherra hyggist beita sér fyrir auknum rannsóknum á þessum fuglastofnum og þá hvaðan það hafa náttúrulega verið gerðar rannsóknir þarna í gegnum árin og ég vil nú nota tækifærið til að minnast sérstaklega á þær miklu athuganir og víðtæku merkingar sem óskar vitavörður í stórhöfða hefur staðið fyrir hann hefur skilað miklu og drjúgu verki og á fullan heiður skilið fyrir það en mér þætti vænt um að fá fleiri og nánari upplýsingar um þetta frá hæstvirtum ráðherra